Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, en appliquant pleinement son droit d'initiative, le collège des commissaires vient de décider, dans la réunion tenue ici à Strasbourg, que la Commission présenterait un nouveau projet de budget dans les prochains jours, au plus tard le 1er décembre. Nous espérons que le Parlement et le Conseil l'approuveront dans les quinze jours qui suivront. Ce projet reprendra directement tous les points sur lesquels nous sommes tombés d'accord avant la conciliation qui a pris fin la semaine dernière. En fait, nous étions très proches d'un accord et je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé dans cet esprit, un véritable esprit européen de compromis.

Mais je tiens à souligner le rôle du commissaire Lewandowski, qui a mis toute son énergie et sa compétence, le rôle de beaucoup au Parlement, mais aussi le rôle très constructif de la Présidence belge, que je remercie d'avoir tout fait et de continuer à tout faire pour arriver à un accord.

Notre proposition tiendra pleinement compte de la proposition faite par le Parlement d'augmenter les engagements dans la rubrique Compétitivité pour la croissance et pour l'emploi et dans la rubrique Relations extérieures, grâce au recours à l'instrument de flexibilité. Elle fixera un niveau de paiements correspondant à une hausse de

Il va de soi que cet accord devra faire la clarté sur les questions relatives au financement futur. Nous devons montrer que toutes les parties prenantes comprennent bien les implications du traité et qu'une coopération étroite entre les institutions au plus haut niveau politique est une conséquence naturelle de notre engagement commun à adopter le cadre financier approprié pour l'avenir. La Commission prendra toutes les initiatives requises en faveur d'un dialogue permanent et fructueux à tous les niveaux, y compris à celui des présidents des institutions, afin d'élaborer une conception commune qui permette de prendre les décisions nécessaires.

Je tiens à être très clair sur la position de la Commission sur un certain nombre de points clés. Tout d'abord, comme il ressort du récent réexamen du budget, nous ferons usage de notre droit d'initiative pour présenter des propositions formelles sur les ressources propres avant la fin du mois de juin prochain. Bien évidemment, aux termes du traité, le Parlement européen devra être consulté sur ces propositions, ce qui est conforme aux attentes nées de l'accord interinstitutionnel conclu en 2006. Ensuite, nous plaiderons en faveur de la nécessité de tenir pleinement compte des changements prévus par le traité de Lisbonne lorsque nous présenterons des propositions, à la fois pour les budgets futurs et pour le cadre financier pluriannuel dans son ensemble. Le budget doit refléter l'actualisation des priorités de l'Union qui découle du traité. Je tiens aussi à dire clairement que, comme il ressort du réexamen du budget, la flexibilité dans nos budgets implique que les ressources dont nous disposons soient concentrées sur les objectifs politiques de l'Union.

À ce propos, j'espère vivement que nous recevrons très bientôt des nouvelles positives du Conseil, afin que les conditions politiques soient réunies pour assurer le succès de la procédure d'adoption du budget

Nous ne pouvons pas gâcher l'occasion qui se présente à nous de faire en sorte que le budget de l'Union fasse véritablement la différence en promouvant nos ambitions et en mettant en œuvre les objectifs du traité. La Commission élaborera une méthodologie visant à en montrer la valeur ajoutée et nous sommes également prêts à nous atteler à quantifier les coûts d'une non Europe. Nous devons affirmer très clairement que les avantages de l'adhésion à l'Union ne peuvent se réduire à des aspects comptables. Si nous nous focalisons sur les coûts du budget, nous devons aussi nous intéresser de près à ceux qui sont les véritables bénéficiaires des politiques de l'Union et pas seulement aux coûts budgétaires annuels. Ce sont, Mesdames et Messieurs les députés, des engagements clairs que je prends aujourd'hui devant vous, au nom de la Commission. Je les confirmerai par écrit aux présidents du Parlement et du Conseil. Nous sommes également prêts à les réitérer sous forme de déclarations à joindre à un accord entre le Conseil et le Parlement si cela contribue à obtenir cet accord. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je sais que, de toutes parts, dans ce débat, nombreux sont ceux qui considèrent que le prochain cadre financier pluriannuel sera un test déterminant pour l'Europe, et je partage leur avis. Ce sera un test quant à notre capacité à apporter un véritable changement pour des millions d'Européens, à utiliser cet outil puissant pour stimuler notre ambition d'une Europe tournée vers une croissance et des emplois durables pour l'avenir, une Europe forte sur la scène internationale et une Europe fondée sur les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Ce sera aussi un test pour notre capacité à élaborer un budget intelligent, axé sur les domaines dans lesquels les ressources peuvent être déployées au mieux et débouchant sur des résultats tangibles, et non sur un budget mal orienté, parce que le compromis politique a été préféré à la qualité et à l'efficacité de nos dépenses. Toutefois, comme les dernières semaines l'ont montré, ce sera peut être avant tout un test pour notre système de gouvernance, pour notre capacité non seulement à avancer des arguments solides mais aussi à reconnaître que la force de notre Union et du traité de Lisbonne est de trouver les meilleures solutions pour réaliser nos objectifs communs. Les propositions que la Commission présentera en juin prochain imposeront de déployer des efforts importants pour parvenir au consensus nécessaire. La Commission sera ouverte à toutes les idées sur la manière de construire le débat autour de nos propositions sur les fondations solides du traité de Lisbonne. Mesdames et Messieurs les députés, l'enjeu des discussions menées actuellement est de taille. Elles méritent toute notre attention. Je suis convaincu que toutes les parties seront déterminées à parvenir à un accord. Nous disposons des grandes lignes d'une solution reposant sur les possibilités offertes dans les conditions actuelles qui sont je tiens à le souligner des conditions très, très sensibles, qui demandent à tous Parlement, Conseil, Commission un supplément de responsabilité. Il ne faut pas oublier que nous discutons du budget et pas d'une question secondaire. Nous discutons d'un des principaux outils dont l'Union dispose. Cet outil, loin d'être une sorte de luxe dont nous pouvons nous passer pendant les périodes difficiles, est absolument essentiel si nous voulons rétablir la croissance en Europe, créer des emplois et générer de la prospérité. Le budget européen est différent des budgets nationaux.

Tout d'abord, le budget européen n'a pas de déficit il est toujours en équilibre. Il diffère du budget des États membres car il est surtout un budget d'investissement, contribuant à la croissance, et nous savons à quel point nous avons besoin, en ce moment, de cet investissement. Cet outil est donc trop important pour être mis en péril. L'Europe a besoin que l'Union européenne dispose d'un budget. Ce n'est pas un budget pour Bruxelles, c'est un budget pour les citoyens européens. C'est un budget pour le chômeur qui cherche maintenant un nouveau travail. C'est un budget pour les régions de l'Europe. C'est un budget pour l'innovation en Europe.

C'est un budget pour les Européens et les Européennes.

Si on appliquait seulement les douzièmes provisoires, nos citoyens ne comprendraient pas que des questions, même si elles sont très importantes, puissent entraver un budget qui a une incidence directe sur les moyens d'existence et les perspectives des citoyens et des citoyennes de toute l'Union.